herra forseti við komum saman á ný til starfa hér í sal alþingis eftir sumar sem eins og oft áður hefur verið misgjöfult og sólríka daga eftir því hvar á landinu hefur verið mælt við þekkjum vel slíka misskiptingu á landinu okkar við ræddum hér í vor um vanda sem margir bændur stóðu frammi fyrir vegna kalskemmda og fór sannarlega ónotatilfinning um mann allan þegar fyrir þremur vikum var spáð illviðri og margir brugðu á það ráð að flýta göngum og réttum minnugir afleiðinga óveðurs síðastliðið haust en ég trúi að nú horfi mun vænlegar til í þeim sveitum sem verst urðu þar úti virðingu alþingis höldum við þingmenn á og það er okkar að gæta hennar hver þingmaður hlýtur að spyrja sig hvert framlag hans verður til betri ásýndar og virðingar alþingis ég vil taka það alvarlega og segja ég hef reynslu af ágætu og árangursríku samstarfi við fólk hvar í flokk sem það skipar sér ég átti til að mynda ágætt samstarf við ríkisstjórnina sem var hér síðastliðið kjörtímabil um málefni landbúnaðar ekki þar með sagt að ég hafi verið ánægður eða sammála öllum hennar áherslum á öllum sviðum og því miður var ekki sama hægt að segja um samstarf hennar við margar aðrar atvinnugreinar en þar sem er friður og samstaða ber okkur að varðveita hana og breiða út og þar sem er ófriður ber okkur að sækja fram og stilla til hans hin kalda staðreynd er sú að ekki er hægt að búast við að endurreisa hér megi hratt kaupmátt launa í stórum stökkum ekki frekar en hægt verði að bæta allt sem hefur þurft að láta draga saman á undanförnum árum það má samt með margvíslegum hætti feta nýjar slóðir til að hefja hér endurreisn kaupmáttar og kjara í samfélaginu er ekki mikill ágreiningur um hvað beri að hafa í forgangi og hverju ber fyrst að hlúa að og ég gæti talið upp þá alla málaflokka en ég tel að við getum orðað það með því einu að segja við viljum hlúa að heimilinu og fjölskyldunni en undirstaða velferðar fjölskyldu er öflugt atvinnulíf það er ekki hægt að búast við viðsnúningi í okkar þjóðfélagi nema takist að efla enn betur og bæta okkar atvinnulíf en atvinnulífið er ekki að sýna nægilegan frískleika til þess að okkur takist að fá almennilegan byr í seglin atvinnuveganefnd alþingis hefur undanfarna daga heimsótt fyrirtæki ég vil fyrst nefna að sóknarhugur og framfarahugur er almennt hjá fólki margir hafa á teikniborðinu arðsamar framkvæmdir og eru tilbúnir til sóknar ótrúlega margir gátu hins vegar ekki sagt okkur hvenær þeir gætu hafist handa vegna þess hve stjórnsýsla okkar er þung og erfið umsókn um byggingarleyfi breytingar á skipulagi og slíkir þættir taki of langan tíma og er það svo að það sé hreinlega farið að hamla framförum og sókn að hér sé þunglamaleg stjórnsýsla það er ekki einleikið að upplifa sömu athugasemd í mörgum atvinnugreinum og þarna er greinilega verk að vinna fyrir um áratug síðan kynntist ég álíka viðhorfi við umræðu í einu af nágrannalöndum okkar þar var hrundið af stað miklu einföldunarátaki til aukinnar skilvirkni kannski var þar verðmætasta breytingin sú að lofað var ákveðnum afgreiðslutíma innan stjórnsýslunnar að ef ekki tækist að standa við tímafresti af hálfu hins opinbera ætti aðili umsækjandi rétt á skaðabótum í formi dagsekta sem sagt hið opinbera kerfi lofaði ákveðnum gæðum á sinni þjónustu og skilvirkni annað sem stóð upp úr var eftirlitskostnaður

enda kemur það nú í ljós í skýrslu o e c d um landbúnað að eftirlitskostnaður hefur vaxið í landbúnaði um fimmtíu prósent af hálfu hins opinbera á undanförnum árum fyrir utan gríðarlega hækkun ýmissa leyfisgjalda sem lögð hafa verið á framleiðendur beint samkvæmt þeim furðulegu rétttrúnaðarreglum sem o e c d notar mælist hækkaður eftirlitskostnaður sem hækkaður opinber stuðningur við landbúnað ég hef nefnt hér tvö dæmi sem ég upplifi að atvinnulífið telur hamla sér til sóknar stjórnsýslu og eftirlitsiðnað enginn má samt skilja orð mín svo að slíkir þættir eigi ekki að vera öflugir og sterkir en minna og hóflegra er oft betra mér er hugleikið að nefna hér nýsköpun og sóknarhug fyrirtækja gleymum samt ekki því sem við þegar eigum og getum byggt á við þurfum atvinnugreinar sem skapa gjaldeyri og spara gjaldeyri við þurfum innihaldsríkari umræðu um atvinnuvegi okkar hvort sem við tölum um iðnað tölum um sjávarútveg landbúnað eða þjónustugreinar umræðan um veiðileyfagjald á að vera umræða um hvernig sjávarútveg við viljum hafa það þarf sem dæmi að endurnýja og bæta fiskiskipaflotann og það getum við meðal annars gert með því að hlúa að íslenskum skipasmíðaiðnaði þar eru mikil færi til aukinnar atvinnu og aukinnar verðmætasköpunar virðulegi forseti með tilvísan í það sem ég hef áður sagt um nauðsyn samstöðu vil ég segja almennt um það stjórnmálaviðhorf sem blasir við okkur á þessum fyrstu dögum þessa hausts að ástandið er viðkvæmt fjárhagur margra heimila og fyrirtækja er viðkvæmur þess vegna er okkur svo mikilvægt að vera raunsæ við erum ólík hagsmunir eru mismunandi viðhorfin eru ólík það er okkar að virða þau og leiða saman